Zgodnie z zasadami zawartymi w traktatach każdy kraj członkowski ma prawo do decydowania o swoim koszyku energetycznym.

Proszę wziąć pod uwagę specyfikę energetyczną przemysłu polskiego dla nas zasady, które Państwo proponują, są absolutnie nie do przyjęcia.